Dezvoltarea și utilizarea la scară largă a plăților cu cardul pe internet și de pe telefonul mobil va permite dezvoltarea comerțului electronic european. Pentru a facilita comerțul electronic transfrontalier și pentru a garanta o veritabilă economie digitală, este esențială dezvoltarea unor sisteme de plată transparente, sigure și eficiente pe piața digitală europeană. Cerințele în materie de standardizare și interoperabilitate ar trebui să vizeze îmbunătățirea competitivității, transparenței, caracterului inovator, securității plăților și eficienței pieței europene a plăților. Consider că este necesară o mai mare transparență și o mai bună informare a consumatorilor privind suprataxele și taxele suplimentare pentru diversele metode de plată, dat fiind faptul că comercianții includ adesea costurile tranzacției în prețurile produselor și serviciilor lor și, prin urmare, consumatorii nu sunt informați în prealabil în mod corespunzător cu privire la costul total. Potrivit Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene din 24 mai 2012, comisionul interbancar multilateral poate fi consider anticoncurențial.